Même s'il y a des nuances d'interprétation, je pense qu'il y a une grande convergence de vues sur le fait que la subsidiarité et la proportionnalité sont des principes importants.

Nous devons donc continuer à encourager les parlements nationaux et les parlements régionaux à utiliser pleinement les instruments existants, et nous devons, surtout, les responsabiliser et faire